Herr Präsident, Herr Minister, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche ausdrücklich Herrn Swoboda an. Ihr erster Entschließungsentwurf war begrüßenswert ausgeglichen und benannte unaufgeregt, was im Nachgang der Präsidentschaftswahlen zu sagen ist. Die russische Führung ist mit ihrer Unterschrift unter die Europäische Menschenrechtskonvention eine Selbstverpflichtung eingegangen, die sie nicht einhält. Auch diese Wahlen waren erneut nicht fair und nicht frei von Fälschung. Auch dreihundert Millionen Euro Investitionen der Regierung in Überwachungstechnik haben nicht gelöst, was nur politisch zu lösen ist. Das sind die nüchternen Tatsachen, die uns als Partner nicht gleichgültig lassen. Sie verdeutlichen zugleich die Widersprüchlichkeit einer russischen Gesellschaft, die sich jedoch für alle sichtbar verändert.

Russland wird normal. Deshalb betrachte ich eine Reihe von Schlussfolgerungen, die einige meiner Kollegen hier im Parlament durchsetzen möchten, als politisch falsch. Da kann es auch keine Textkompromisse geben. Dieses Haus muss sich endlich entscheiden, welche Linie es verfolgen will. Ich habe gestern aus der ALDE Veranstaltung Russland nach den Wahlen mitgenommen, dass ein Teil der Kollegen der Meinung ist, Russland sei nicht mehr normal. War es jemals normal? Es stelle eine potentielle Gefahr dar, und man könne nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern müsse jetzt endlich eine andere Gangart einschlagen. Dazu nur ein Wort Wer in Eskalationsspiralen denken möchte, sollte jetzt erklären, wie weit er dabei gehen will, und nicht nur nebenbei, wo die Partnerschaft abbleiben soll. Bei aller berechtigten Kritik, bei aller Unterschiedlichkeit bedeutet Partnerschaft für mich vor allem Ausgleich im gemeinsamen Interesse, und zumindest in meiner Muttersprache sind Partnerschaft und Unterordnung keine Synonyme. Wer diesen Weg propagiert, kommuniziert für mich auch, dass er nicht an die Kraft von Gesellschaften zur Veränderung glaubt und dass er die Veränderungen in der russischen Gesellschaft nicht zur Kenntnis genommen hat, auf welche übrigens auch die Berichte der Wahlbeobachter der PACE und des ODHR eingehen, denn hier werden Alternativen zur Putinschen gelenkten Demokratie gesucht. All dies ist am Ende politisch zu diskutieren. Die Dynamik, die einige im Nachgang der Wahlen zur Zeit hier im Hause aufbauen, halte ich allerdings für befremdlich. Für mich ist es mit der politischen Würde und dem Selbstverständnis eines für die Pluralität in Europa stehenden Hauses nicht in Übereinstimmung zu bringen, wenn Vertreter eines Teils der russischen Opposition hier in Straßburg unwidersprochen die alternativen Präsidentschaftskandidaten, welche ohne Bereinigung der Wahlfälschungen das Votum von mehr als fünfundzwanzig Millionen Bürgern in Russland bekommen haben, einfach als Putins Pigs, also als die Schweine Putins diskreditieren dürfen.